Avem acum o comunitate de valori și principii, reflectată într un sistem complex de protecție a drepturilor omului, care include Carta drepturilor fundamentale, cea mai modernă codificare a drepturilor fundamentale la nivel regional.

Prevederile Cartei sunt direct aplicabile de către instanțele naționale, care dobândesc astfel și o mare răspundere. În al doilea rând, avem Convenția Europeană și jurisprudența Curții de la Strasbourg. Ele sunt o garanție pentru drepturile individuale în statele membre, iar aderarea Uniunii la Convenție va asigura aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului în raport și cu acțiunile instituției Uniunii sau ale unui stat membru care aplică legislația Uniunii. Desigur, trebuie să urmărim reforma Curții din Strasbourg și efectele ei asupra scurtării procedurilor. La nivel național, al treilea palier, statele membre au obligația și ocazia să implementeze direct prevederile care garantează drepturile fundamentale, să le aplice acasă, prin deciziile propriilor instituții.

Cuvântul cheie este implementarea rapidă și eficientă pentru victimă. Și un alt cuvânt cheie este coordonarea instituțiilor care decid încălcarea drepturilor și acordă reparații.